Szeretnék mindenekelőtt gratulálni képviselőtársamnak, Ždanoka asszonynak a jelentéséért, amelyben mind a Parlament, mind az ügynökség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését, és ezzel a Néppárt is egyetért. Több mint hat évvel ezelőtt abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy jelentéstevőként részese lehettem az Alapjogi Ügynökség létrehozásának. Az azóta eltelt időben folyamatosan figyelemmel kísérem az ügynökség munkáját, amely minden kétséget kizáróan elengedhetetlen segítőjévé vált munkánknak, a miénknek is itt a Parlamentben, és ahogy látjuk, a Bizottságénak is. Öt éve éppen az ügynökség első keretprogramjáról volt vita ebben a Házban. Az akkori vitában azzal érveltünk, hogy az ügynökség mandátumának kidolgozásában egyforma súllyal kell részt vennie az Unió mindhárom intézményének, tehát a Parlamentnek is. Sajnáljuk, hogy most is, az Európai Parlament nem tudott részletesebben belefolyni a mostani tárgyalásokba, viszont fontosnak tartjuk, hogy a Lisszaboni Szerződés életbelépése után három évvel, végre az ügynökség is mihamarabb egy posztlisszaboni státuszba léphessen. A Parlament nem kíván akadálya lenni annak, hogy az ügynökség normális ütemben folytathassa munkáját január 1 jét követően, ezért adja beleegyezését az eljárásba. Bízzunk benne, hogy a Tanácsban is minél hamarabb elgördül az akadály az elől, hogy kiterjeszthessék az ügynökség mandátumát a rendőri és igazságügyi együttműködés területére is. Reméljük, hogy a ciprusi elnökség által javasolt áthidaló megoldás csak ideiglenes intézkedés, és a mandátuma ennek az ügynökségnek végre kiterjedhet a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre. Annak ellenére úgy gondoljuk, hogy ez a megoldás hozzájárulhat ahhoz, hogy az ügynökség munkájának folytonossága biztosítva legyen.